það kom ekki fram fyrr en á þingflokksformannafundi að það væri ákveðið að taka þessa umræðu á þriðjudegi þess vegna stóð til að þessi umræða mundi hefjast á miðvikudegi mín reynsla að malda í móinn hefur verið sú að það er yfirleitt ekki hlustað á þennan minnsta örminnihluta hérna þannig að ég ákvað að það væri of skammur tími til að fara í einhverjar miklar umræður inni á þingflokksformannafundi og reyna að senda einhvers konar formlegar beiðnir um að þessu yrði breytt

senda frá sér yfirlýsingu þetta er allt of skammur tími sem þingmenn fá til að kynna sér efni skýrslunnar það komu yfirlýsingar í gær það hefur mér fundist nóg og þingmenn hefðu fengið færi á að ræða um þetta sín á milli í dag með sínu fólki